Zadnjič sem si ogledali film The Assistant. Film sem si ogledal na programu HBO ali pa na programu Kino. Ne vem zares. Všeč mi je bil, ker je glavna igralka po mojem mnenju lepa oziroma, če ni lepa, je pa vsaj ljubka. Meni je bila kakorkoli všeč. In pa seveda všeč mi je bil zato, ker prikazuje neki banalen vsakdan nekoga, ki je zaposlen kot tajnica v nekem velikem podjetju in dela po dvanajst ur na dan. Pokaže ta dolgočasni urnik, ta banalni, je v bistvu res najboljša beseda, ki se je lahko spomnim za opis njenega dela. Torej v filmu The Assistant se v bistvu ne zgodi prav veliko. Spremljamo imenovano oziroma neimenovano, nisem čisto gotov, ne vem, če ste zares zaradi tega, ker sem prvih petnajst minut zamudil, ker sem se tuširal. Torej spremljamo to asistentko, kako v bistvu dela za neko veliko živino, za svojega šefa, ki pa vse svoje dneve preživi tako, da vara svojo ženo, in vara jo kar močno, večkrat na dan. Žena pa vsa živčna in sumničava in ves čas kliče asistentko in vsakič, ko se asistentka javi, jo potem pokliče čez nekaj sekund šef, ki je ki jo zelo nahruli. Tako je zaradi tega, poleg tega, da mora opraviti vse stvari, ki ji je naročil šef, v nekem določenem časovnem območju, mora prenašati še njegovo manipulacijo. Namreč vsakič, ko je, ko jo nahruli, ji potem pošlje še neki mail, da v bistvu to dela samo zato, ker jo testira, in zato, da jo bo izuril v nekaj boljšega, lepšega. Prav tako pa v bistvu prikaže neko banalnost vsakdana, kako nekdo gara po dvanajst ur na dan v nekem podjetju in nikoli ne bo prišel na višji položaj oziroma ali nižji položaj. Ampak bo tam ostal celo svoje življenje in bo čistil kabinete šefu, ki vara ves čas. Moj najljubši izletniški kraj je Arboretum Volčji Potok, ki se nahaja malo južneje od Kamnika. Všeč mi je, ker si v njem lahko ogledaš otoke cvetic, lepe eksponente in pa neke, nekako zapuščene graščine oziroma, vsaj tako vtis delujejo, čeprav vem, da so bili, da so tam postavljene kot eksponati. Prijeten park za sprehajati je in tako za preživljanje na izi, bi lahko rekli, za preživljanje nekega na izi družinskega popoldneva v nedeljo. Glavna znamenitost je Arboretuma Volčji Potok so prav gotovo otoki cvetic, ki jih lahko najdemo vsepovsod po parku. To so pač neki otoki, otoki, mislim, tako jim jaz rečem, pravim. To so pač cvetice, ki so oblikovane v neko krožno obliko in zato me spominjajo na otok. Prav tako lahko najdemo neke zapuščene graščine, mislim, v narekovajih zapuščene. Najverjetneje so bile tja postavljene kot eksponati. Vendar sem kot otrok vedno mislil, da so to neki ostanki iz habsburžanskih časov. Prav tako je takoj na začetku parka, ko vstopimo, na levi strani cel kup eksponentov, eksponatov, se opravičujem. Edini eksponat, ki se ga pa zares spomnim, je pa osemmetrski model stola, ki se mi zdi, da prihaja iz Nizozemske. Ta podatek sem si zapomnil pri svojih trinajstih letih in mislim, da še vedno drži. A vendar nikoli nisem dobil odgovora, zakaj je osemmetrski model stola v nekem parku. Poti do tega kraja je več. Zame, ki živim v okolici Kranja, je pot sledeča. Najprej zaviješ na avtocesto proti Ljubljani, nato pa pri Ljubljani zaviješ na severno obvoznico okoli Ljubljane. Tam nato najdeš izvoz Kamnik, tam greš dol in potem nadaljuješ pot proti Kamniku. Zdi se mi, da za, da nato malo pred Kamnikom zaviješ na desno, če se prav spomnim. Še ena pot obstaja iz Kranja oziroma okolice Kranja in tako, da greš najprej do Cerkelj, do Kamnika in potem se vračaš nazaj južino proti Ljubljani. Vendar se mi zdi ta pot veliko bolj zakomplicirana in kompleksna, kot pa če greš samo na avtocesto in je to to. Najbolj mi je všeč poklic glasbenika. Poklic glasbenika pa mi je všeč zato, ker naravnost obožujem glasbo. Rad se z njo ukvarjam, v prostem času tudi komponiram, pišem pesmi, prav tako sem dejaven v bendu. V polprofesionalni sferi glasbe sem se že gibal, vendar se mogel, moral to opustiti zaradi zdravstvenih razlogov. Poklic ne vem, če bi znal povedati, zakaj mi je tako všeč glasba. Najverjetneje zato, ker sproži neka čustva v tebi, ki sploh nisi vedel, da obstajajo. Mislim, vsaj pri meni je tako. Nekateri se mogoče bolje zavedajo svojih čustev. Torej ljudje, ki imajo poklic glasbenika, poklic glasbenika v bistvu zaobjema zelo širok spekter lastnosti, ki jih lahko delaš. Lahko si komponist, lahko si samo igralec v glasbe v nekem simfoničnem orkestru, lahko pa si v bistvu neka rock zvezda, ki pa v bistvu združuje obe, oba spektra prej omenjenega dela. Torej, če si samo zaposlen kot neki glasbenik v simfoničnem orkestru, potem pač igraš note, ki ti jih dajo na tvoj notni pult, oziroma mi temu rečemo pult. Hodiš na avdicije, hodiš na koncerte, hodiš na generalke, hodiš na tonske vaje in si na splošno dejaven in vsak dan prav tako vadiš svoj inštrument, da ne padeš ven, kot mi temu rečemo. Če si komponist, pišeš nove pesmi, nove skladbe, nove simfonije, karkoli ti pride na pamet. Če pa si na primer rock zvezda oziroma raper oziroma karkoli, neki performer v narekovajih, potem pa seveda moraš najprej napisati komad, nato pa ga še, še izvajati pred občinstvom. Zdaj, tukaj je mogoče vredno omembe, da te pesmi, te skladbe, ki jih pišejo neki ti performerji niso tako kompleksne, kot če bi jih napisal neki skladatelj. In tudi njihova izvedba ni tako natančna, kot če bi jo izvajal nekdo v simfoničnem orkestru. Torej ne obstaja prav veliko jedi, ki bi si jih znal pripraviti sam. Znam pa pripraviti zelo dobro rižoto. To sem se naučil v mojih prvih dneh tednih, ko sem živel v študentskem domu v Rožni dolini v bloku številka trinajst. Rižota mi je všeč zato, ker je preprosta za pripravo, ker jo znam pripraviti, to je tudi velik faktor. In pa zato, ker je nekako, nekako mlačna ne, mlačna ni pravi izraz. Ker v bistvu deluje kot neka omaka. Tudi lahko se mi zdi. Sploh, če uporabiš še gobe pa z deluje kot neka omaka, ne vem, ne znam razložiti. Pozabil sem besedo. Ampak mi je všeč mogoče samo zato, ker jo znam pripraviti sam. In naredim zares dobro rižoto. Jaz pripravim rižoto takole. Najprej popražim nekaj čebule na štedilniku. Nato narežem še malo bučke in dodam še bučko. Če imam dovolj denarja, dodam še slanino. Lahko dodaš tudi še kakšne druge, kakšno drugo zelenjavo, če res hočeš. Jaz rad dodam tudi por, se mi zdi, da ima por super okus za k rižoti. Seveda moraš dodati tudi gobe, gobe so kar klasika pri rižoti. In ko se vse to nekaj časa cvre tam na olju, nato dodaš skodelico, dve skodelici riža. Odvisno, koliko si lačen. Nato zaliješ vse skupaj z vodo in pustiš na štedilniku kakih deset minut. Vode mora biti ravno prav. Ne preveč in ne premalo. Če je preveč vode, potem boš na koncu dobil rižoto, ki jo ki je v bistvu juha. Če pa je premalo riža, se riž ne bo do konca skuhal. Po desetih minutah še preostalo vodo odliješ stran. In nato poješ rižoto. Zadnjič sem bral knjigo Na zahodu nič novega od Ericha Maria Remarqua. Knjiga mi pa je bila všeč zato, ker prikazuje prvo svetovno vojno, tako kot je v resnici bila. Torej nekaj groznega. Ne skozi neko lečo ideala, ki ga lahko vidimo v ameriških filmih. Kjer ameriški vojak stopi dol na primer v Normandiji. Skoči dol iz čolna in nato postreli nekaj Nemcev in nato je vse lepo in prav. A vendar ni bilo tako. In knjiga to lepo prikaže. V resnici se ne spomnim prav dobro vsebine te knjige. Vem, da spremljamo življenje nekega vojaka, ki skozi knjigo v bistvu izgublja oziroma nekako odhajajo od njega stran njegovi tovariši. Ali umrejo ali so premeščeni ali nekako drugače. Ampak bistvo knjige sploh ni zgodba, ampak v bistvu vsi dogodki, ki se dogajajo vmes, torej ne vem, na primer pokaže, kako kako težko je bilo življenje v rovih. Kako so se morali boriti, kako jim je kuhar dajal odmerke hrane. Kako so hodili na stranišče. Kako so kartali, kako je bilo v bolnišnici. Kakšna splošna depresija in apatičnost je vladala takrat. Na koncu glavni lik tudi umre. Vendar je to prikazano pozitivno. Kot da je odrešen vsega, vseh muk. Naravna katastrofa, ki mi je ostala v spominu, je definitivno žled. Zakaj mi je ostala v spominu? To pa zato, ker v bistvu takrat pri trinajstih letih. Nisem vedel, kaj to pomeni, da mi, da doživljamo žled oziroma da so gozdovi pod žledom. Meni se je samo zdelo, mislim, tako malo brez veze. Vsi so govorili o tem žledu, a vendar mi nikoli nihče ni razložil, kaj točno sploh je ta žled. Če vprašate mene, je najbolj uporabno orodje šravfenciger oziroma po slovensko izvijač. Namreč zdaj med karanteno sem se preselil iz prvega nadstropja v klet, ker moji sestri želita imeti ločene sobe. In med to selitvijo sem ugotovil kako, kako, kako veliko stvari je v resnici povezanih z, vijaki. In zato se mi zdi izvijač najbolj uporaben, ker se mi zdi, da ga lahko uporabimo na več različnih načinov. Včasih sem mislil, da je moj najljubši letni čas zima, in tudi zima je res dolgo časa bila moj najljubši letni čas. A zdaj, ko ni več toliko snega, mi ni več všeč. Zdaj mi je bolj všeč na primer kakšna pomlad ali pa jesen. Jesen se mi zdi tako romantična in tako nekako v bistvu brezupno, ker ko narava umira in se pripravljamo na dolgo zimo, ki bo težka in težavna. Pomlad pa se mi zdi prijetna zato, ker se narava ponovno prebuja in so lepe barve vsepovsod. Poleti je malo prevroče za moj okus, vendar je super, ker sem takrat prost, dela prost in lahko potujem naokoli. Slabe plati jeseni so definitivno to, da da jeseni po navadi največ dežuje. In da je mogoče vse premračno, da se dnevi krajšajo, mogoče na začetku jeseni, torej konec septembra, začetek oktobra, je še kar v redu, vse je še tako spominjajoče na poletje. Listje je še vedno tam prisotno, zeleno. Nato pa novembra oziroma decembra listja ni več in je samo še temno, dnevi so kratki, november, november je pa tako ali tako vas moker. Novembra skozi dežuje. Ves čas. Za hobi mi je najbolj všeč, kadar lahko igram tolkala. Ali pa se nekako drugače ukvarjam z glasbo. To lahko pomeni samo poslušanje glasbe, kakšnega novega albuma s prijatelji ali pa ustvarjanje glasbe. To pa lahko pomeni vadba tolkal, vadba marimbe, vadba vibrafona in tako naprej, razna tolkala ali pa mogoče komponiranje kakšne nove pesmi. Pisanje besedila, pisanje akordov. Glasba se mi zdi čudovita in najraje bi se celo življenje ukvarjal z glasbo. A vendar mi telesno zdravje ne omogoča tega. Na žalost. No, če mene vprašate, slabih plati tega, da se nekdo ukvarja z glasbo skoraj, da ni. Vendar sedaj, ko razmišljam, lahko vidim, kako je ukvarjanje z glasbo slabo. Oziroma slabo. Namreč ko se nekdo ukvarja z glasbo, se mi zdi, da lahko ves čas razmišlja samo o tem, kako bo napisal naslednjo skladbo, na primer, če je komponist. Če pa vadiš inštrument samo zato, da postaneš boljši, pa se hitro lahko zgodi, da se izmozgaš. Ker preveč pričakuješ od sebe. Tako na primer se pri vsaj, pri igranju tolkal, se rado zgodi, da si nategneš kakšno mišico pri roki ali nogi. Ko tako veliko zahtevaš od sebe. Za domačo žival bi najraje imel psa. To pa zato, ker sem psov navajen, do zdaj smo imeli samo psa. Potem pa si je teta, ki živi z nami, omislila mačko, tako da imamo zdaj tudi mačko, na žalost. Mačke mi niso preveč všeč in z njimi se ne razumem. Psa pa bi imel zato, ker so psi tako zvesti, poleg tega pa so vedno pripravljeni za to, da se lotijo česarkoli novega. Jaz pa sem tak aktiven človek, ki mora na neki način dati energijo ven iz sebe, in se mi zdi, da bi s psom naredila odličen par. S katerimkoli psom. No, to ni čisto res. Če bi bila kakšna majhna čivava, ki je brez energije in bi najraje ležala notri ves dan, mi ne bi bila všeč. Za to domačo žival, torej za psa, skrbiš tako, da ga vsaj dvakrat na dan pelješ na sprehod nekam naokoli, naokoli tako da poskrbiš, da ps ostane v gibanju in nekako porabi to energijo. Potem pa odvisno, če je kakšen pes, ki vas čas leži notri in ga imaš samo zato, da je notri v hiši, potem je mogoče dovolj tudi, da ga sploh ne pelješ na sprehod oziroma, da greš z njim na sprehod enkrat na dan. Za nekatere pse pa je potrebno tudi, da se potem cele popoldne ukvarjaš z njimi. To pomeni, da tečeš z njim po vrtu, greš z njimi na vrt, greš z njim, se opravičujem, samo enega psa imaš. Greš s tem psom teč naokrog ali pa na primer tudi, da ne vem, se udeležiš kakšnega skupinskega športa s psom na primer, da ga učiš in uriš pri skakanju čez ovire. Seveda je treba tudi na začetku spomladi po dolgi zimi ga skrtačiti in odstraniti vso odvečno dlako, ki si ji jo je pes omislil za čez zimo. Zdaj, psi niso sami krivi, zato da imajo veliko odvečne dlake, to je gensko pogojeno. Oziroma se mi vsaj zdi, da je gensko pogojeno. To psi naredijo zato, ker pričakujejo, da bo pozimi mraz in zato jim zraste nekaj več dlake. Ljudje lahko ogrevajo svoje hiše na različne načine. Zdaj moram priznati, da nisem ekspert, kar se tiče ogrevanja, ampak lahko naštejem nekaj načinov oziroma dva načina, mogoče tri. Obstaja, nekateri ljudje si ogrevajo svoje hiše tako, da kurijo drva, oziroma drva. vem, da obstaja tudi neki način, da si z nekim pomagaš z nekim kurilnim oljem. Slišal pa sem že, slišal pa sem tudi že za to, da nekateri ljudje ogrevajo svoje hiše s pomočjo nekih naravnih lukenj. In nekih naravnih gejzirjev, vendar se na to ne spoznam preveč. Mi imamo kar staro hišo, zato kurimo s pomočjo drv. To sicer ni najbolj ekološko, vendar na koncu je pri nas varno in toplo. Prijatelj, prijateljica, lepo pozdravljen. Vabim te na svojo rojstnodnevno zabavo za svoj devetnajsti rojstni dan, ki bo potekala pri meni doma. Celo noč se bo plesalo, pilo in jedlo, ampak kljub temu potem pa prosim, da s sabo ne prineseš nobenega darila. Namreč tvoja družba je edino darilo, ki ga hočem. S seboj prinesi copate in veliko dobre volje. Vse najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše, dragi Miha, vse najboljše zate. Torta svečke ima, na vsaki tisoč želja. Miha, želim, da se ti izpolni tvoja želja, da dobiš punco. Vse najboljše, dragi Miha. Rad te imam.